Tisto, kar sem malo uvodoma izkoristil samo zato, ker je ministrica komaj še prihajala v pisarno pa, v dvorano, pa sem pač malo obudil prejšnje vprašanje, tako če ste to mislili, gospa predsedujoča. V glavnem, dopolnil bom svojo pač vprašanje, ki ga imam. Ministrica, vi ste v izvršni oblasti oblasti zato, da delate. Jaz sem samo tu navaden opozicijski poslanec, pa še to tam iz Ormoža. Veste, to je strašno daleč. Enkrat na leto je tudi Ormož popularen, ko grejo vsi po ozimnico, ta ampak to je zdaj pa v okoliške kraje. Tako to je tudi vse. v glavnem, Če imate okoli sebe pač nesposobne ljudi, jih pač odpustite. A je to res tako zelo težko? Če bo potrebno plačati odpravnino, jo pač bomo. Bolje to, kot pa plačevati vsak mesec nekoga ali dati dajati plačo, ko nič ne dela. Vi sedite na izredno pomembnem stolčku. Naj vas samo spomnim, da vas mnogi, tudi bankirji, obtožujejo, da ste Sloveniji enkrat že storili nepopravljivo škodo. Jaz še danes sam ne vem, koliko je ta znašala ta bančna luknja. Ravno v sredo se sprejema zakon o podrejencih, ki naj bi bili vaše maslo. Poleg tega ste svojo kandidaturo za poslanko Sloveniji naredili nepopravljivo škodo v Evropski komisiji. Mene ne moti, če sramotite sebe, moti pa me, ko sramotite Slovenijo. Jaz vam enostavno ne zaupam. Jaz vam tudi ne bi dal nobenega od projektov, da jih vodite. Žal je tako. Hvala lepa.